Agricultura se află în prezent în fața provocării de a produce mai mult utilizând cât mai puține resurse și aducând cât mai puține prejudicii mediului. Raportul privind strategia în domeniul biodiversității consemnează în mod corect importanța acestei duble provocări. Cu toate acestea, cu privire la elementele legate de viitoarea politică agricolă comună, trebuie făcute o serie de observații. Așa numita ecologizare a PAC este fără îndoială necesară și binevenită, însă formula în care a fost propusă va conduce la reducerea capacității sectorului agroalimentar de a fi mai competitiv și de a intra pe drumul unei creșteri durabile.